Cecilia Malmström und José Manuel Barroso haben das Thema Klimawandel und die Vorbereitung von Kopenhagen angesprochen. Ich stimme allen zu, die sagen, dass der Rat ambitionierte Schlussfolgerungen annehmen muss.

Wir brauchen also mehr Schultern, um die Ziele zu erreichen und um die Finanzierung zu gewährleisten.

Der Umweltausschuss hat das am Montag getan. Ich bitte Rat und Kommission, sich das genau anzusehen. Ein zweiter Punkt Ich weiß, dass das nur in einem sehr informellen Rahmen geschieht, aber beim Rat wird ja sicher auch über die Zusammensetzung der neuen Kommission diskutiert.

Natürlich ist Arzneimittelrecht eine Frage der Industrie, aber es ist auch eine Frage der Gesundheit, und in allen Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament, selbst in den USA, wird dieser Bereich von der Gesundheitspolitik verwaltet. Deswegen wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, hier eine Änderung zu prüfen.